Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen!

Ein sehr guter Kommissionsvorschlag wurde vom Berichterstatter der Europäischen Volkspartei zu einem effektiven Instrument geformt, das mit moderner Technik einerseits wirksam gegen illegale Einreise nach Europa vorgeht und damit mehr Sicherheit an den EU Außengrenzen schafft und zugleich Reisenden aus Drittstaaten speziell Touristen und Geschäftsleuten eine deutlich erleichterte und schnellere Grenzkontrolle bietet. Mit modernsten elektronischen Systemen gehen wir konsequent gegen jene vor, die legal einreisen wollen, aber dann illegal länger bleiben und die EU nicht verlassen. Alle relevanten Datenbanken werden vernetzt und zeigen bei der Grenzkontrolle sofort irreguläre Vorkommnisse und Beobachtungen eines irregulären Status auf.

Meine Forderung im Interesse der Sicherheitsbedürfnisse unserer Bürger ist, dieses System noch effizienter zu nutzen und auch zur Aufklärung der Schwerstkriminalität und zur Terrorbekämpfung einzusetzen. An einem Mordtatort sichergestellte Fingerabdrücke und biometrische Daten sollten in Echtzeit abgeglichen werden. Noch eine Ermahnung an die linksgrünen Träumer hier im Haus mit spezieller Datenphobie Vertrauen Sie der von uns gestalteten demokratischen Arbeitsweise in